To je preduvjet stabilnog mira i daljnjeg razvoja tih zemalja prema stvarnoj demokraciji i prosperitetu. Situacija se razlikuje od zemlje do zemlje, no neki su problemi koje treba riješiti vrlo slični. To su prije svega vladavina zakona, dobra i učinkovita javna administracija i zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala i za eliminiranje bijede, te opasnost okretanja slavnoj prošlosti i nacionalizmu. Očito je, a to nam govore i predložene rezolucije, stvari se najsporije mijenjaju u Bosni i Hercegovini, gdje funkcionalna država postoji samo u naznakama.

Do sada političke elite, koje to nisu ni u kojem smislu, nisu pokazale ni volje ni sposobnosti da ih nađu, ali opet nije